Das ist einfach so. Wenn Sie eine Währungsunion sind, sind von den drei Aktionsparametern, die für die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft zentral sind, zwei weg die Zinsen und die Wechselkurse. Da bleibt nur der Arbeitsmarkt. Da bleiben nur die Löhne. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Löhne gehen herunter, und dann wird man wieder wettbewerbsfähig.

ist. Hier muss man ansetzen. Wenn der Arbeitsmarkt als Anpassungsmechanismus reagiert, haben wir genau die Situation, die Sie jetzt beklagen, und wir werden das in fünf Jahren noch einmal beklagen, weil es sich nicht geändert hat. Was wir wirklich machen müssen, ist, darauf zu achten, dass die Länder wettbewerbsfähig werden. Ohne Wettbewerbsfähigkeit gibt es keine gut bezahlten Arbeitsplätze.